Manche Worte waren vielleicht nicht immer auf die Goldwaage gelegt worden.

Erstens Sie haben gesagt, Sie können namens 27 Ländern jetzt mit dem chinesischen Ministerpräsidenten reden.

Was ist die gemeinsame Linie zu China?

Aber zu außenpolitischen Strategien, vor allem handelspolitischen Strategien, brauchen Sie auch dieses Parlament!